að það stjórnlagaþing sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur barist hvað mest fyrir verði ekki haldið hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að sá lagagrundvöllur sem undir þessu stjórnlagaþingi hvílir bið ræðumenn að að sá lagagrundvöllur sem undir þessu

að sú lagasetning sem hæstvirtur forsætisráðherra barðist hvað mest fyrir sé svo broguð sé svo broguð að búið er að ógilda almennar kosningar í landinu þetta er í fyrsta skiptið þetta er í fyrsta skipti í sögu þessa lýðræðisríkis að hæstiréttur telur sig knúinn til þess að ógilda almennar kosningar það er ekki gert vegna þess að einhver smámál séu athugaverð það er ekki gert út af einhverjum smámálum það er vegna þess að lagasetningin sem undir þessu hvílir er svo skökk að hæstiréttur æðsti dómstóll þjóðarinnar gat ekki annað en fallist á það að ógilda þyrfti kosningarnar ég vil benda hér á að í niðurstöðu hæstaréttar kemur fram með leyfi forseta það fellur í hlut löggjafans að setja skýrar og ótvíræðar reglur um framkvæmd opinberra kosninga þar sem tekið er rétt mætt tillit til aðstæðna sem leiða af sérstöku eðli þeirra það var á hinn bóginn ekki á færi stjórnvalda að víkja frá skýrum fyrirmælum laga en framkvæmd þeirra vegna fjölda frambjóðenda eða nýs verklags sem hentug þótti vegna rafrænnar talningar kosninga

hér í þessum sölum öll framkvæmd þessa máls í þinginu

og var meiri hluta þingsins í raun og veru meiri hluta þingsins til vansa það var farið af stað með allt miklu offorsi í þessari lagasetningu menn eru að fara hér í tilraunastarfsemi í grundvallarmálum þegar verið er að halda hér almennar kosningar ég hygg að í svona hefðbundnum lýðræðisríkjum og það ætti ísland heldur betur að vera mundi hæstvirtur forsætisráðherra íhuga vandlega þá stöðu sem upp er komin í þessu efni ég vil nú hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til að gera einmitt það að nýta nú þennan dag til þess að íhuga þá stöðu sem upp er komin þegar vegna vinnubragða þessarar ríkisstjórnar nauðsynlegt er að ógilda almennar kosningar ég vænti þess að hæstvirtur forsætisráðherra muni koma hér á morgun og gera þinginu grein fyrir því hvernig hún hyggst bregðast við þeirri stöðu sem þetta mál er komið upp í það liggur alveg fyrir að stjórnlagaþing verður ekki haldið miðað við þær niðurstöður sem hér hafa orðið hjá hæstarétti ef það er skoðun hæstvirtur forsætisráðherra að engu að síður skuli halda áfram með þetta mál þá verður hæstvirtur forsætisráðherra að leggja fram nýtt lagafrumvarp um stjórnlagaþing og þá mun reyna á það þann trúverðugleika sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur um það hvort þessi ríkisstjórn sé fær til þess að breyta þeim vinnubrögðum sem hún hefur viðhaft í hverju málinu á fætur öðru óvissan er mikil á íslandi pólitísk óvissa er mikil á íslandi í hverju málinu á fætur öðru sýnir ríkisstjórnin af sér óvönduð vinnubrögð sú óvissa sem nú er að fara með okkur hvað mest í vandræði er sú pólitíska óvissa sem hér tröllríður þjóðfélaginu nú hefur það bæst við að hæstvirt ríkisstjórn hefur nú gerst ber að því í þessu stjórnlagaþingsmáli að ógilda þarf almennar kosningar í landinu mun það bætast við aðra pólitíska óvissu sem hér fyrir höndum þarf nú ekki að nefna mjög mörg dæmi til viðbótar við þetta við getum nefnt önnur dæmi svo sem þær athugasemdir sem hafa komið fram til dæmis gagnvart þeim vinnubrögðum sem viðhöfð eru hér í tengslum við svokallað magma mál og margt margt fleira en þetta mál er sýnu alvarlegast þetta mál er sýnu alvarlegast við sjálfstæðismenn studdum ekki þetta stjórnlagaþing í bið búningi sem það var og allan tímann töluðum við gegn því að í þetta mál skyldi fara fyrst og fremst vegna þess að þetta mál var vanbúið og ekki nógu vel unnið fyrir utan það að það er skoðun sjálfstæðismanna að þekking stjórnskipunarlaga skuli vera á hendi alþingis nú hefur það komið fram að þau vinnubrögð sem þarna voru viðhöfð hafa fengi áfellisdóm af hálfu hæstaréttar íslands þessi ríkisstjórn og sá verkstjóri og sú verkstjórn sem þar er viðhöfð þessi ríkisstjórn hlýtur að taka þessari niðurstöðu mjög alvarlega ég tala nú ekki um þá fjöldamörgu frambjóðendur sem í góðri trú buðu sig fram á þetta stjórnlagaþing og þurfa ú að sitja uppi með það að vinnubrögðin voru svo óvönduð að þetta er allt komið í tómt uppnám um það höfum við lesið núna á fréttamiðlum í dag tilvitnanir frá þessum frambjóðendum sem þar var um að tefla þetta er enn eitt dæmi enn eitt dæmi um þær ógöngur sem stjórn þessa lands er komin í flestir mundu í huga sína stöðu vandlega flestir mundu gera það þá kröfu verður að gera til þessarar ríkisstjórnar að hún taki þetta alvarlega og bregðist við með einhverjum skynsamlegum hætti ég ítreka þá skoðun mína að hæstvirtur forsætisráðherra verði maður að meiri ef hún gerði einmitt það og kæmi aftur í þingið á morgun og gerði grein fyrir því og kæmi með raunveruleg svör við því